A kínai megszállók Tibetnek ugyan autonómiát biztosítottak, azonban a tibeti nyelvet fokozatosan szorítják ki az oktatásból és a hivatalos fórumokról. Kína rossz emberjogi háttere felveti annak a veszélyét is, hogy konfliktusok alakulhatnak ki Tibetben a kínai nyelv erőszakos bevezetése miatt.

Garantálni kell alapvető emberi jogaikat, beleértve az egyesülési jogot és a demonstrációhoz való polgárjogot is. Hasonló esetekért azonban sajnos nem kell messzire mennünk, hiszen Európában is valós és létező probléma, durva asszimilációs kísérlet.